Wenn man eine klare Sprache und klare Sanktionen fordert, wenn es nicht besser wird, dann gehört das auch zum Eingeständnis derjenigen, die eine militärische Lösung auf keinen Fall wollen und deshalb auch keine Waffenlieferung für sinnvoll halten. Ich bitte Sie um eines, wenn es um Sanktionen geht zu überprüfen, ob die Abgeordneten des russischen Parlaments, die auf der Sanktionsliste stehen, dort stehen bleiben müssen.